Luarea unei inițiative comune la nivelul Uniunii Europene este impusă de creșterea utilizării strategice a reinstalării. Este necesar un program solid, bine orientat, care să asigure eficiență și o bună calitate. Acest program va oferi un cadru adecvat pentru garantarea faptului că statele membre vor participa la procesul de reinstalare a refugiaților.